hér er verið að mæla fyrir breytingu á lögum um seðlabanka íslands númer þrjátíu og sex tvö þúsund og eins og lögum um samvinnufélög númer tuttugu og tvö nítján hundruð níutíu og eitt með síðari breytingum ásamt þeim sem hér stendur eru fleiri þingmenn flutningsaðilar að þessu frumvarpi og ástæða þess að það er sett fram núna er að í ljósi þessa fjármálastorms sem hefur geisað hér á landi og í heiminum verða menn sífellt meira vakandi yfir því hvar þarf að laga hluti og betrumbæta gæta jafnræðis og tryggja stöðu þeirra sem eru að leggja inn fé í banka svo að dæmi sé tekið breytingin sem hér er lögð til er að í fyrstu grein er lagt til að það verði breyting á lögum um seðlabanka íslands númer þrjátíu og sex tvö þúsund og eins og lagt er til að fyrstu málsl fyrstu málsgrein sjöttu grein hljóði svo seðlabanki íslands tekur við innlánum frá innlánsstofnunum en til þeirra teljast viðskiptabankar sparisjóðir útibú erlendra innlánsstofnana og aðrar stofnanir og félög sem heimilt er lögum samkvæmt að starfrækja innlánsdeildir eða taka við innlánum frá almenningi til geymslu og ávöxtunar staðan er þannig í dag að seðlabankinn telur sig ekki geta tekið við fjármunum frá innlánsdeildum til dæmis innlánsdeildum samvinnufélaga þar sem það er ekki skýrt kveðið á um það í lögum um samvinnufélög og lögum um seðlabankann í annarri grein er lögð til um leið breyting á lögum um samvinnufélög númer tuttugu og tvö nítján hundruð níutíu og eitt stutt greinargerð fylgir með þessum tveimur greinum og hljóðar sú greinargerð með þessum hætti með leyfi forseta frumvarp þetta var lagt fram á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi og er nú lagt fram að nýju óbreytt í því er lagt til að skýrð sé staða stofnana og félaga sem með lögum er heimilað að starfrækja sérstakar innlánsdeildir eða að taka við innlánum frá almenningi til geymslu og ávöxtunar lagt er til að orðalagi fyrstu málsl fyrstu málsgrein sjöttu grein laga um seðlabanka íslands númer þrjátíu og sex tvö þúsund og eitt verði breytt þannig að vafalaust sé að ákvæðið taki til þessara stofnana og félaga í annarri grein a laga um samvinnufélög númer tuttugu og tvö nítján hundruð níutíu og eitt er slíkum félögum heimilt að starfrækja sérstakar innlánsdeildir sem taka mega við innlögnum frá félagsmönnum og viðskiptaaðilum lagt er til að felld verði úr lögum sú takmörkun fjórðu málsgrein nefndrar lagagreinar að innlánsdeildin teljist ekki innlánsstofnun í skilningi laga um seðlabanka íslands innlánsdeildum í raun hverju nafni sem þær kunna að nefnast innlánsdeildum er nauðsyn eins og sparisjóðum og bönkum að geta átt í innstæðuviðskiptum við seðlabankann til að tryggja stöðu innstæðueigenda hér er því um jafnræðismál að ræða milli þeirra sem hafa heimild til að taka við fjármunum til ávöxtunar frá almenningi og eykur þar með öryggi viðskiptaaðila innlánsdeildar innlánsdeildir starfa samkvæmt lögum og lúta eftirliti fjármálaeftirlitsins og greiða í sérstakan tryggingarsjóð það er því í rauninni frú forseti eingöngu verið að leggja til að þessi tegund af innlánsformi njóti sama öryggis og